Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochi mesi fa il Presidente Juncker, rivolgendosi a quest'Aula, ci illustrava uno scenario su cui costruire il fondamento della nostra Unione la libertà, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Oggi le sue parole vanno nella stessa direzione e infondono in noi un cauto ottimismo. Lei ci conferma che la sua visione dell'Europa corrisponde alla nostra e che i mesi che ci separano dalla fine della legislatura saranno decisivi per consolidare le fondamenta di un'Europa più unita, più forte ma anche più democratica, in grado di influire davvero sulla scena internazionale e, soprattutto, di affrontare con i suoi alleati, insieme, le principali sfide globali che ci attendono da qui ad alcuni anni. Signor Presidente, consideri quest'Aula il suo principale alleato, ma soprattutto le abbiamo già dato prova che non ci tiriamo mai indietro, soprattutto dopo aver approvato Dublino.